Na pewno potrzebujemy racjonalnej i przyjaznej atmosfery w ostatnich tygodniach negocjacji brexitowych, bo jak powiedział pan poseł Henkel rozstrzygają się nie tylko interesy brytyjskie, ale także interesy europejskie. Potrzebujemy bardziej rygorystycznej walki z przemytem ludzi.

I wreszcie było za dużo zawziętości kosztem odpowiedzialności. Pan poseł Bullmann atakował prezydencję austriacką, pani poseł in 't Veld poganiała Radę, zarzucając jej paraliż. To są złe przykłady redukowania zaufania w Unii Europejskiej. Potrzebujemy raczej ze strony Parlamentu Europejskiego przykładu zaufania do innych instytucji, bo to daje możliwość racjonalnego działania.